Signora Presidente, onorevoli colleghi, penso che Trump non vincerà la sua scommessa con l'Iran. Con l'uscita dall'accordo sul nucleare e l'avvio delle sanzioni, l'Amministrazione americana ha fatto tre scommesse fermare l'arricchimento dell'uranio, costringere gli altri firmatari a ritirare la propria adesione, penalizzando le aziende europee, e far crollare il regime iraniano sotto la pressione economica. Realisticamente non vincerà soprattutto la terza scommessa. Come molti osservatori hanno fatto notare, l'accordo sul nucleare aveva favorito la parte moderata guidata dal Presidente Rohani a danno della parte conservatrice, della Guida suprema Khamenei. La reintroduzione delle sanzioni farà il gioco solo degli ultraconservatori, quelli che da sempre sono contrari al dialogo con gli Stati Uniti e l'Occidente in generale. Perciò è difficile che le sanzioni imposte da Trump possano stimolare grandi cambiamenti nella politica iraniana, se non in peggio anche per i diritti umani. Per tutto questo io ritengo che l'Europa non deve avere paura e deve perseguire fino in fondo i propri rapporti di collaborazione con l'Iran, certo ponendo le questioni che deve porre, ma con forza e determinazione.